frú forseti ég byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu hér og mjög þarft að efnahags og viðskiptaráðherra hæstvirtur gefi okkur hér stöðuna hvernig þessi mál standa

og tek undir með hæstvirtum fjármálaráðherra þegar hann segir að þetta sé líklega eitt af þeim sorgmæddustu afleiðingum þessa bankahruns vegna mikillar lántöku vegna mikillar lántöku hjá einstaklingum og fyrirtækjum einkum einstaklingum til stofnfjárkaupa sem eru að fara mjög illa með byggðarlög eins og til að mynda húnaþing vestra núna samkvæmt úttekt sem gerð var á byggðastofnun fyrir sveitarfélagið húnaþing vestra kemur fram á það séu hundrað þrjátíu og sjö aðilar sem eigi þarna stofnfé og það nemi nokkrum milljörðum til samanburðar er tekið þarna fram að heildartekjur á þessu svæði hjá þessum hópi séu um tveir milljarðar á ári þeirra íbúa sem þarna búa þannig að launatekjurnar þetta eru yfir launatekjurnar á viðkomandi svæði sem þarna hvíla á sem skuldir þetta er grafalvarlegt mál og ég tek undir með þeim sem hafa hér talað um hverju dapurlegt þetta er hér hefur verið rifjað svolítið upp saga sparisjóðanna og hvernig þetta byrjaði og hvenær þetta byrjaði þetta byrjaði jú allt þegar fjármálaeftirlitið heimilaði sparisjóði hafnarfjarðar að selja stofnbréf á yfirverði varð hasarinn laus var búið að sleppa þessum bolta og eftir það fór þessi taumlausa einkavæðing á sparisjóðunum á stað þar sem ekkert var heilagt þar sem ekkert var heilagt v g fluttu hér ítrekaðar tillögur hér inni á þingi skrifuðu greinar töluðu gegn þessu lagabreytingar ítrekað á hverju löggjafarþingi á fætur öðru en þessu var ekki vel tekið

væri ástandið ekki með þessum hætti frú forseti okkur ber auðvitað að horfa til framtíðar með þetta sparisjóðakerfi og hvernig við viljum sjá það þróast áfram ég held að það þurfi að ráðast í mun róttækari breytingar á lagaumgjörðinni til þess að verja fyrirtæki sem þessi og félagslegu hugsjónina sem þar býr að baki það má velta fyrir sér hugsanlegri sérlöggjöf um starfsemi sem þessa að henni sér hugsanlega ekki nægilega vel fyrir komið inni í þessum almennu lögum um fjármálafyrirtæki en heildarendurskoðun á þessu rekstrarformi verður að fara fram og með þessar hugsjónir að leiðarljósi sem þarna búa að baki hitt verðum við líka að horfa á á það hvernig þetta gerðist við getum tekið til að mynda þá sem eru þarna í húnaþingi vestra og víðar sem eru með miklar skuldir á bakinu á hvaða forsendum var þessu fólki veitt lán hvaða upplýsingar fékk þetta fólk hverjir voru það sem þarna voru í stafni hverjir voru það sem töluðu mest fyrir þessu auðvitað leysir það ekki vandann en þetta er klárlega það sem þarf að skoða og það kemur til að mynda fram í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis um aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna að ekki hafi verið fjallað sérstaklega um málefni sparisjóðanna eins og komið hefur reyndar fram í fjölmiðlum undanfarna daga en þar er líka tekið fram að sparisjóðirnir og það sem þar gekk á það verðskuldi það verðskuldi rannsókn ég vil segja það hér að ég er núna með í undirbúningi þingsályktunartillögu sem ég vonast til þess að verði ríkur stuðningur við hér sem felur í sér ítarlega rannsókn á því hvað gekk á inni í sparisjóðunum og það verði síðan útfærsluatriði hvort því verði skilað inn til þeirrar nefndar sem nú er að vinna þetta eða hvort hún skili sjálfstæðu áliti þar verði farið ofan í allar þær lagabreytingar sem voru gerðar með það að markmiði að ráðast að sparisjóðakerfinu það verði farið ofan í það hvar mistökin hafi legið og hvað hafi farið úrskeiðis í því hvað hafi farið úrskeiðis í því að veikja þetta félagslega rekstrarform og gera það að þessari stöðu sem við erum í í dag ég vil segja það hér að ég sakna þess að hér skuli ekki vera í þingsal þeir sem töluðu hvað mest fyrir því að ráðast í þessa einkavæðingu á sparisjóðakerfinu og vil að endingu segja það að hér var fyrr í umræðunni í dag minnst á ameríska bíómynd sem heitir ground hound day sem fjallaði um það að einstaklingur vaknaði upp á hverjum degi vaknaði upp á hverjum degi og lifði sama daginn aftur hvernig var þetta hér menn vöknuðu upp á hverjum degi og þeir spörkuðu